Die Bilder aus den iranischen Städten machen uns besorgt. Wir sind zutiefst überzeugt, dass Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten allen Menschen zustehen in Brüssel und Hamburg, aber auch in Teheran. Dazu gehört auch die Meinungs und Demonstrationsfreiheit, und uns beunruhigt die harte, zum Teil gewalttätige Reaktion der iranischen Behörden. Die toten Demonstranten, die vielen inhaftierten Menschen sind für uns nicht hinnehmbar. Sie sind auch kein Zeichen von Stärke, im Gegenteil. Allerdings sind wir auch davon überzeugt, dass Demonstrationen selbst friedlich und gewaltlos ablaufen müssen, wenn sie ihre Legitimation nicht verlieren wollen. Auch in anderen Fragen haben wir Probleme mit dem Iran das Raketenprogramm oder wer das Existenzrecht Israels in Frage stellt, muss mit unserem erbitterten Widerstand rechnen. Dennoch oder gerade deshalb kommt es darauf an zu sprechen.

Die iranische Regierung hat hier erste Schritte in die richtige Richtung unternommen, weitere sollten folgen. Ich bin einverstanden, wenn die iranische Regierung fordert, sich nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen zum Beispiel, indem man Aufstände aktiv mitunterstützt. Aber über universelle Menschenrechte muss man sprechen dürfen, und das Raketenprogramm und das Existenzrecht Israels betreffen auch uns und unsere Mitbürger. Die Sozialdemokraten unterstützen ausdrücklich die klare Haltung der Kommission und der hohen Repräsentantin und aller anderen Vertragspartner des sogenannten Atomdeals. Dieser ist ein gutes Beispiel dafür, dass Diplomatie etwas erreichen kann. Der Iran hält sich daran. Es gibt keinen Grund, ihn in Frage zu stellen im Gegenteil Er kann helfen, Vertrauen aufzubauen, um andere Probleme vielleicht eines Tages im Gespräch miteinander lösen zu können. Ihn in Frage zu stellen, heißt Vertrauen zu verlieren, kein Problem lösen zu können und das, was wir erreicht haben, verantwortungslos zu zerstören.